Alleen, als één ding duidelijk is, grote idealistische wereldtoppen blijken meer iets te zijn van de twintigste eeuw, want in de eenentwintigste eeuw vragen wij om een andere aanpak, een heel concrete aanpak.

Dat zien wij dus ook in de conclusies van deze top. Wat wel hoopvol stemt is de echte bezorgdheid over de plastic soep in de oceaan, de enorme plastic afvalberg die op de zee drijft.

In het slotdocument staat dat er in 2025 een significante reductie moet zijn bereikt en dat er actie moet worden ondernomen. Kunt u dit nog concreter maken? Wie doet wat, wanneer en hoeveel kost het? Komen er afspraken over het uitbannen van gratis plastic zakjes of flessen?

Nog twee andere zaken.

Natuurlijke hulpbronnen worden vooral gebruikt voor industrie, energie en vleesproductie. Maar over de impact van onze vleesconsumptie en productie staat eigenlijk niets in het slotdocument, terwijl de toenemende vleesconsumptie zwaar beslag legt op de grondstoffen en op land en vanwege de behoefte aan veevoer op enorme stukken land, het is hier al gezegd, oerwouden worden omgekapt. Welke voorstellen heeft u daarvoor gedaan?